Señor presidente, por primera vez en diez años la Comisión Europea recupera la palabra social y esto nos alegra si eso significa que por fin se da cuenta de que las recetas de desmantelamiento del Estado social solamente han generado más pobreza, más precariedad y más desigualdad. Entre las propuestas de este pilar social hay avances positivos como la propuesta de Directiva sobre la conciliación que, no obstante, debe sufrir cambios importantes si queremos que realmente sea eficaz para la lucha por la igualdad en el mercado laboral y no perpetuar el reparto de género en los cuidados. Sin embargo, la mayor parte de los nuevos derechos sociales que se mencionan no son tan nuevos porque ya están recogidos en la Carta Social Europea y las nuevas propuestas legislativas son en su mayor parte directivas que necesitaban ser reformadas. Europa debe hablar de por qué los salarios siguen siendo tan bajos, por qué no deja de crecer la desigualdad, por qué apenas se crea empleo de calidad y por qué cada vez hay más exclusión social. Mientras no demos un giro de 180 grados en las políticas económicas y sociales de esta Unión, estaremos hablando de un pilar social absolutamente vacío.